Schengen reprezintă un spațiu comun de liberă circulație și consider că România îndeplinește cerințele impuse pentru domeniile care au făcut până în prezent obiectul evaluărilor respective. Acest aspect a fost confirmat de toate misiunile de evaluare desfășurate până în prezent, procedura de evaluare urmând să fie finalizată la sfârșitul acestui an. În acest context, cred cu tărie că România este în măsură să gestioneze eficient fluxurile migratorii la frontiera externă a spațiului Schengen, la standardele la care această problematică este gestionată în prezent de actualele state membre Schengen. Acest aspect nu are însă nicio legătură cu deplasarea unor cetățeni europeni pe teritoriul Uniunii Europene. Prin urmare, coordonarea la nivelul UE trebuie să aibă ca scop îmbunătățirea situației romilor pe teritoriul european și nu limitarea drepturilor cetățenilor. Și consider inacceptabilă orice conexiune între problematica romă și alte aspecte, cum ar fi aderarea României la spațiul Schengen.